Za použitia poloprávd, často aj klamstiev, sa pokúšajú manipulovať európsku verejnú mienku vo svoj prospech.

Za uplynulých osemdesiat rokov, za mĺkveho prizerania Európy, boli v Maďarsku takmer zlikvidované národnostné menšiny. Aj slovenská menšina bola zdecimovaná z tristotisíc na desaťtisíc členov. Početnosť maďarskej menšiny v okolitých krajinách vrátane Slovenska zostala zachovaná. Za posledné dva roky bolo v Maďarsku zavraždených šesť rómskych spoluobčanov a desiatky boli vážne zranené. Objavujú sa útoky proti Židom a narastajú ďalšie formy extrémizmu, ktoré dokonca prekračujú hranice Maďarska. Túto agresiu, ktorú v Maďarsku nedostatočne zvládajú, treba odsúdiť. Európske inštitúcie by sa týmito prejavmi extrémizmu mali dôraznejšie zaoberať.